W sensie technicznym oczywiście byli na kartce wyborczej różni kandydaci, wyborcy mogli do punktów wyborczych się udać, oddawali swoje głosy. Dzisiaj coraz więcej słyszymy informacji o tym, że już przy samym liczeniu tych głosów dochodziło do licznych nieprawidłowości, ale trudno mówić o wolnych wyborach nie tylko dlatego. Przede wszystkim kandydaci, którzy byli realnym zagrożeniem dla obozu władzy a trzeba sobie jasno powiedzieć, że ci, którzy znaleźli się na kartce wyborczej, takim zagrożeniem dla obozu władzy nie byli po prostu nie zostali dopuszczeni do uczestnictwa w wyborach. Dlatego uważam i niestety nie mogłem głosować za rezolucją Parlamentu Europejskiego, w której znajduję wiele słusznych słów potępienia pod adresem tego, co stało się w Rosji że jednak moim zdaniem ta rezolucja była niewystarczająca.